Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die GUE NGL Fraktion wird gegen dieses Abkommen stimmen, weil damit ein elementares Recht der EU Bürger ausgehebelt wird, nämlich das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten.

Es geht nicht um ein paar Reisedaten europäischer Bürger, sondern darum, dass in Kombination mit anderen Datenbanken, die es längst gibt, natürlich profiling und damit die Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern möglich ist. Wir lehnen dieses Abkommen ab, weil es keine hinreichenden Beweise auch nicht das, was Sie genannt haben, Frau Malmström für den Nutzen dieses Abkommens gibt. Und weil Verhältnismäßigkeit und Zweckbestimmtheit ad absurdum geführt werden, wenn Millionen Daten unbescholtener Bürgerinnen und Bürger gespeichert werden.

Es gibt eine Öffnungsklausel, die den Zweck deutlich ausdehnt. Man kann diesem Abkommen unmöglich zustimmen, weil die Verarbeitung und die Weitergabe der PNR Daten, übrigens auch an Drittländer, einer Behörde, dem Department of Homeland Security übertragen wird, die parlamentarisch überhaupt nicht kontrollierbar ist, die nicht für Transparenz sorgen kann, einer Behörde, in der die Geheimdienste sich die Türklinke in die Hand geben. Wir lehnen das Abkommen ab, weil die Speicherzeit der Daten gegen jedes Verständnis von Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit verstößt, und sogar sensible Daten 30 Tage und gegebenenfalls sogar länger gespeichert werden können. Das ist ein Skandal! Es ist für uns als Fraktion vollkommen unmöglich zuzustimmen, weil es vor allem auch keinen ernstzunehmenden Rechtsbehelf gibt. Das ist doch lächerlich, was dort unter Rechtsbehelf zu finden

Das ist gar nicht möglich.

Das, Herr Voss, hat etwas mit Verantwortung zu tun, nämlich Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in der EU.